Domnule președinte, stimate coleg, știu că o parte din colegii dumneavoastră din grupul politic nu doresc o Europă.

Nu considerați că perioada de președinție slovacă ar trebui, pe lângă programele pe care și le a prezentat domnul prim ministru, să cuprindă în program și o singură Europă, nu Schengen și non Schengen, să avem o singură granița a Uniunii Europene?